Panie przewodniczący, panie i panowie przedstawiciele Rady i Komisji, szanowne koleżanki i koledzy!

Działalność polityczną rozpocząłem w 1980 roku w związku zawodowym Solidarność, który walczył o wolność i walczył o prawa człowieka i obywatela Walka

Przez 4 lata negocjowaliśmy udział Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Zajmowałem się badaniami, innowacjami, nowymi technologiami, potem bezpieczeństwem energetycznym, także zmianami klimatycznymi i przeciwdziałaniem tym zmianom oraz partnerstwem wschodnim. Tak się złożyło, że te wszystkie wymienione przed chwilą sprawy są także naszymi priorytetami na najbliższą kadencję. Musimy pamiętać, że tkwimy dzisiaj w kryzysie i nasi mieszkańcy oczekują, że przede wszystkim z tym się uporamy. Musimy także pamiętać, że powinniśmy usprawnić działalność Parlamentu, co już się zaczęło dzięki akcjom w ostatnich latach. Temu wszystkiemu możemy zaradzić tylko wtedy, jeśli będziemy mieli przyjęty traktat lizboński. To właśnie nam pomoże, to uczyni nas bardziej sprawnymi, lepiej działającymi, umożliwi nam również działania na arenie międzynarodowej. Mamy swoje zobowiązania Morze Śródziemne, partnerstwo wschodnie, Ameryka Łacińska, strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i rosnącymi potęgami na świecie. To są nasze wielkie wyzwania. I dlatego traktat lizboński daje nam do ręki nadzwyczajne narzędzie do ich realizacji.

Mówmy sobie takie słowa, które są czasami cierpkie, bo one nam pozwalają przezwyciężyć nasze słabości.

To przede wszystkim zależy od nas, członków Parlamentu Europejskiego, bo my co tydzień przyjeżdżamy z naszych regionów, a na koniec tygodnia rozjeżdżamy się po całej Europie, bo wiemy najlepiej, co ich boli i na co liczą, dlatego tego życzmy sobie najbardziej, wtedy łatwiej będzie nam sprostać zadaniom, które przed nami stoją.